Monsieur le Président, Madame la Commissaire, décidément je ne comprendrai jamais votre entêtement à ouvrir des négociations avec l'administration Trump.

Pourtant, ces tarifs sont toujours une menace pour les produits européens. La menace n'est pas levée et vous entrez dans une proposition de négociation, que vous faites au Conseil. Alors que Donald Trump remet en question le multilatéralisme auquel nous sommes tant attachés au niveau européen, vous décidez à nouveau de lancer les négociations avec l'administration Trump. N'est ce pas là accepter la logique bilatérale imposée par les États Unis actuellement?

Et enfin, quand nous comparons l'offre limitée que vous faites dans le cadre des négociations et l'offre étendue et offensive que fait l'administration américaine, on se demande quel va être le point commun, le point que vous allez pouvoir partager avec les États Unis dans le cadre de ces négociations. Et donc, pour nous, il semble que l'ouverture de ces négociations soit une erreur tactique, une erreur politique, et nous espérons que le Conseil n'acceptera pas le mandat que vous lui avez proposé.